Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un dato di fatto che il sistema ETS si trovi attualmente ad affrontare gravi squilibri. L'accumulo delle quote in eccedenza è molto significativo e la tendenza è al rialzo. Il prezzo del carbonio passando da 30 euro per tonnellata di CO 2 a circa 7 euro per tonnellata di CO 2 non è più sostenibile per il sistema di scambio. Dobbiamo purtroppo constatare che l'intero sistema non può funzionare in simili condizioni e che semplicemente esso non produce più incentivi sufficienti ad un'innovazione scientifico tecnologica sostenibile ed a nuovi investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Qualcuno deve intervenire introducendo misure nel breve termine e non mi sembra che oltre alla Commissione vi sia qualcun altro in grado di farlo. Dobbiamo accettare questa possibilità per il bene e il futuro dell'Europa. Tuttavia, penso che vi sia una cosa che debba essere maggiormente presa in considerazione ed è la concertazione. Dal momento che si tratterebbe di misure straordinarie è indispensabile, a mio avviso, coinvolgere i settori interessati.